Neben jenen Oppositionellen, die Reformen verlangen, wollen andere sich offenbar nur mit dem Sturz oder der Absetzung Assads zufrieden geben. Überdies mischen zunehmend Ultrareligiöse mit, die nun die Chance wittern, einen islamistischen Staat gründen zu können. Dass Syrien in der Region eine strategisch wichtige Rolle spielt, macht die Sache noch komplizierter. Die multireligiösen Spannungen werden noch durch ethnische Konflikte gesteigert. Diese werden durch Flüchtlinge bereits in die instabilen Nachbarländer getragen, und es könnte sich daraus tatsächlich so etwas wie ein Flächenbrand entwickeln.

Eine militärische Intervention aber könnte meines Erachtens mehr Schaden anrichten als nützen. Vor allem deswegen, da es anders als in Libyen keine klare Front zwischen Regime und Aufständischen gibt, die man verteidigen könnte.

Für eine weitere Verwirrung sorgt auch, dass es keine einheitliche politische Opposition gibt. Dass ein Sturz des Regimes nicht unbedingt eine Besserung der Menschenrechtslage bringt, hat das Beispiel Libyen uns ja gezeigt.